Madame la Présidente, le dernier mot sera un merci à tous ceux notamment qui ont pris la peine de lire le rapport.

Nous le considérons simplement comme potentiellement modifiable. On peut aussi envisager un jour de changer les traités, par exemple. C'est ce que nous disons dans le rapport, tout simplement. Ceux qui l'ont lu se seront aussi rendu compte que nous ne présentons pas les comme la solution miracle, mais comme un outil, parmi d'autres. Ils auront vu aussi que nous ne sommes pas hostiles aux réformes structurelles. Quant aux collègues qui font de la personnalisation ou de l'exagération, je n'ai pas du tout envie de leur répondre. Je conclurai, donc, en disant au commissaire que j'ai bien reçu le message concernant le two pack que nous avons toujours très bien travaillé, mais que, simplement, nous sommes deux.